Tvrdiť čokoľvek iné, znamená podporovať predsudok, že jedno z pohlaví je menej schopné úspešne podnikať ako druhé.

Tvrdíme, že štyridsaťpercentné zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch podnikov zlepší ich hospodárenie. Ale zároveň v tej istej smernici hovoríme, že kvóty sa týkajú len nevýkonných orgánov. Čo naopak znamená, že neveríme schopnostiam žien riadiť podnik. Ešte šťastie, že chrbticou ekonomiky sú malé a stredné podniky, ktorých sa smernica nakoniec nedotkne. Takto sa aspoň nejaká časť hospodárskej aktivity vyhne nezmyselnému sociálnemu inžinierstvu. Mrzí ma, že moji kolegovia nepodporili ani výnimku pre rodinné podniky.